En ce qui me concerne, je suis tout à fait favorable aux mesures volontaristes et contraignantes pour cette question qui nous rassemble aujourd'hui, car on voit bien que les choses n'avancent absolument pas. Et pourtant, à l'université, cela a été dit dans les grandes écoles, on trouve de brillantes étudiantes qui ont des diplômes bien plus élevés que leurs collègues masculins. Dès qu'il s'agit, par contre, d'accéder au monde du travail, on voit que les difficultés se présentent et que les femmes ne parviennent pas à briser ce fameux plafond de verre.

Nous avons eu la première femme présidente de région en France. Nous avons eu des candidates aux présidentielles. Nous avons actuellement dans ce Parlement j'en fais partie huit femmes élues sur quinze élus, soit davantage de femmes que d'hommes. Je crois donc que lorsque l'on décide de faire avancer les choses, il suffit de prendre des mesures comme celles ci pour parvenir à la parité. Je suis favorable à 100 à ces mesures contraignantes car la parité me semble indispensable. C'est une question de justice tout simplement. Et ce n'est pas une question de quotas.

La justice, c'est moitié moitié. Et je crois qu'il faudra absolument parvenir à cela. Et j'ai envie de vous proposer, Madame la Présidente, que nous soyons exemplaires, en particulier vis à vis des États membres, et pourquoi pas d'instaurer la parité dans le Bureau exécutif du Parlement dès la prochaine législature.